hemos visto una negociación prolongada, pero todavía no concluida ―lejos de estar concluida―, para la ratificación del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que afecta a la ciudadanía y a los derechos fundamentales hemos visto plantearse con toda crudeza el dilema de Copenhague, requisitos de democracia, respeto del Estado de Derecho y de la separación de poderes en el acceso a la Unión, pero, a partir del acceso a la Unión, una relajación de controles con respecto a la garantía de pluralismo democrático, de respeto de los derechos fundamentales, de transparencia en el acceso a los documentos. Estamos, en estos momentos, debatiendo un ambicioso paquete de protección de datos con dos piezas ―un reglamento y una directiva― que está lejos, también, de ver el punto final. Hemos visto desafíos en cuanto a la libre circulación de personas, incluso retrocesos planteados por algunos gobiernos de la Unión, que intentan reedificar las fronteras entre los Estados miembros, allí donde los ciudadanos apreciaban la libre circulación como una de las mayores consecuciones del espacio de libertad, justicia y seguridad, incluso de la construcción europea en toda su historia. Vemos también cómo los avances en materia de seguridad ―proteger mejor a los ciudadanos europeos― plantean desafíos pendientes y hemos visto cómo ha emergido con mucha fuerza, con mucha virulencia, una crisis que no solamente es financiera y económica, sino también política, de legitimación y de liderazgo en la Unión Europea, con un crescendo de los populismos que plantean desafíos crudos a los valores y principios fundacionales de la Unión Europea. Por eso, es imprescindible una pregunta con respecto al futuro del Programa de Estocolmo ¿qué podemos hacer para inspirar un programa quinquenal que suceda al Programa de Estocolmo, del mismo modo que, al principio, hubo un Programa de la Haya y antes un Programa de Tampere? ¿Qué programa deberá haber después de Estocolmo para asegurar que el Parlamento Europeo tenga un papel decisivo, tal y como quiere el Tratado de Lisboa? Tres años después de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa y tres años después de la aprobación del Programa de Estocolmo es imprescindible, por tanto, ofrecer una respuesta de mayor seguridad para los derechos fundamentales de los ciudadanos. Vemos cómo ―incluso todavía hoy― la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea excluye la evaluación de la cooperación policial y judicial en materia penal. Ese es el objeto de este debate.

Está en juego la credibilidad del proyecto europeo, la confianza de los electores y de los ciudadanos en este proyecto europeo, y creemos que estamos cerca de la última oportunidad para darles una respuesta en materia de derechos de ciudadanía, que es la razón de ser de Europa. Si no lo hacemos ahora, es posible que cuando lo intentemos en la próxima legislatura sea demasiado tarde